De altfel, Grupul PPE nu a fost de acord cu discutarea subiectului în acest cadru, în acest cadru am subliniat. Este vorba despre o dispută legată de telecomunicații. Nu este oportun și nici corect ca ea să fie așezată pe același nivel cu violări grave ale drepturilor omului. Prin astfel de abordări, nu facem decât să creștem tensiunile din regiune, în condițiile în care dialogul israelo palestinian întâmpină deja destule dificultăți. Parlamentul European ar trebui să aibă o atitudine constructivă, care să sprijine găsirea unei soluții în Orientul Mijlociu. În plus, subliniez că, în acest mod, riscăm să ne punem în pericol propria credibilitate.